Señor presidente, la multinacional Alcoa ha anunciado de forma unilateral y sin ningún tipo de negociación el cierre de las fábricas de Avilés y A Coruña y, con ello, la destrucción de setecientos empleos directos y otros tantos indirectos. Las plantas son productivas y tienen beneficios, como destacan los representantes sindicales. Por eso hay que exigir a la multinacional la retirada del expediente de cierre y abrir una mesa de negociación para encontrar fórmulas que garanticen el mantenimiento del empleo y su viabilidad futura. Pero el Gobierno de España también ha de tomar medidas, garantizando un modelo energético estable que impida los precios abusivos de la electricidad, fijados a través de subasta. Son muchas las medidas que se pueden adoptar en materia energética, pero sin duda la más beneficiosa para el sector industrial y para la ciudadanía sería que este sector estratégico esté en manos de los poderes públicos. Es preciso recordar que sin industria no hay futuro ni empleos de calidad.